Ich habe vielfach Sympathie für die Positionen der EVP in anderen Bereichen.

schaue ich den Kollegen Busuttil an, weil er das sehr deutlich angesprochen hat die die Hilfe der Europäischen Union dann beanspruchen, wenn sie Probleme haben, und es ist Ausdruck europäischer Solidarität, dass wir helfen, wenn z.

Malta ein Problem mit Flüchtlingen hat.

Die Beschneidung des Verfassungsgerichts ist einmalig und gefährdet das Prinzip der Gewaltenteilung. Die Verletzung des Völkerrechts im Zusammenhang mit sträflichen Maßnahmen ist nicht auszuschließen. Es gäbe so viel zu sagen, aber eine Sache möchte ich hier auf jeden Fall festhalten Die EU und auch die Europäische Kommission haben hier nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich laut und deutlich zu melden. Europa hat in der Vergangenheit zu oft geschwiegen, wenn es darum ging, Missstände in Mitgliedstaaten schon lange bevor die Europäische Union existierte zu kritisieren.